Stowarzyszenie Memoriał to wręcz synonim niezłomnego dążenia do prawdy, dążenia wbrew rozmaitym trudnościom, ale przynoszącego bezcenne owoce powiedział Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych Polski. Stowarzyszenie Memoriał to nie tylko przywracanie pamięci o zbrodniach dyktatur, ale też ciągła dbałość o wolność i godność człowieka, każdego człowieka, niezależnie od jego poglądów politycznych, światopoglądu czy stylu życia.

Tutaj, w Parlamencie Europejskim, powstała grupa inicjatywna, która zgłasza Memoriał do Pokojowej Nagrody Nobla. To jest ważne dla nas wszystkich.